Monsieur le Président, Madame Ashton, comme beaucoup, mon groupe souhaite que le personnel du service d'action extérieure soit équilibré en termes d'origine géographique, de sexe et de balance entre les grands et les petits pays. Mais nous refaisons les croisades intergouvernementales et les quotas, et c'est finalement le mérite des candidats qui doit être le critère ultime. Alors, nous sommes conscients que ni les critères d'embauche actuels ni les choix d'affectation des candidats ne favorisent l'équilibre souhaité, et que celui ci ne peut pas être atteint, comme vous l'avez dit, comme cela, immédiatement. Mais si le déséquilibre éventuel inquiète certains et je l'avoue, y compris dans nos rangs nous savons aussi qu'il risque d'être instrumentalisé par ceux qui veulent vous affaiblir, Madame Ashton, et non pas vous soutenir dans les défis qui vous attendent, et nous savons aussi qu'il y en a. C'est pourquoi, mon groupe vous le dit très clairement, il vous soutient et vous fait confiance, Madame Ashton. Nous devons vous donner les moyens de réussir, il est grand temps de lancer le service d'action extérieure. Mais il est vrai que si, dans deux ans, vous revenez avec un problème majeur de répartition de vos collaborateurs, cela posera un petit problème dans la décharge, et je pense que pour vous, comme pour nous, il vaut mieux l'éviter. Bonne chance!